Ik wil de rapporteur daar ook voor bedanken.

Biobrandstoffen zijn een kans voor de boeren om optimaal gebruik te maken van een natuurlijke kringloop.